þingmaður tryggvi þór herbertsson minnir mig líka háttvirtir þingmenn lilja mósesdóttir hagsmunasamtök heimilanna og fleiri hafa sett fram ég verð að viðurkenna að ég man ekki alveg hvernig tillögur alþýðusambandsins voru á þessum tíma en þetta veit ég þó og man vegna þeirra viðbragða sem komu fram í fjölmiðlum og á fundum ég er heldur og þar greinir okkur á og hefur greint á allan þennan tíma marga þingmenn og einmitt forustumenn lífeyrissjóðanna og alþýðusambandsins og samtök atvinnulífsins við skulum halda þeim til haga líka það er það að þessi fullyrðing að það að leiðrétta lánin í dag taka einhvern kostnað af þessu í dag þetta er kannski ekki beinn kostnaður heldur að það þurfi að skerða lífeyri þeirra sem eru að fá út úr sjóðunum í dag það kann að vera að það þurfi að koma fram eftir einhver ár að skerða lífeyri þeirra sem eru að greiða í sjóðina í dag ef ávöxtun sjóðanna verður áfram jafnléleg og hún hefur verið þá kann að vera að þurfi að skerða

varðandi froðuna þá er ágætt að þetta kom fram ég hef verið að velta þessu fyrir mér í dag eftir að hafa hlustað á nokkra þingmenn hér tala um froðuna hvort það mikla tap sem rætt er um hjá fyrirtækjum hjá einstökum atvinnugreinum verslun og þjónustu til dæmis fjármálageiranum hvort tapið sé í rauninni bara miklu miklu miklu minna vegna þess að það er þessi skilningur sem menn leggja í froðupeninginn tvö hundruð milljónir sem voru settar í að kaupa hlutabréf urðu að tuttugu milljörðum eða hvað það er og töpuðust svo allar eins og háttvirtur þingmaður nefndi hér réttilega töpuðust tvö hundruð milljónir eða töpuðust tuttugu milljarðar þetta er atriði sem væri gaman að skoða svolítið aftur í tímann